To dobrze. Priorytety badawcze są właściwe. Jednak, Pani Komisarz, nadal brak transparentności oceny projektów. Udział krajów ma wymiar polityczny, a zatem ekspertów oceniających wg przyjętych kryteriów winny proponować państwa członkowskie. Na pragmatyczne zdefiniowanie czeka także kryterium doskonałości zastosowane w poprzednim oraz omawianym programie. Boję się, że interpretowanie tego pojęcia przez ekspertów zgłaszanych na zasadzie open calls preferuje znane firmy i eliminuje mało znane, choć nie gorsze wschodnie zespoły. A przecież nie chodzi o excellence w zdobywaniu pieniędzy, lecz o prawdopodobieństwo sukcesu badawczego i wdrożeniowego.